Madame la Présidente, les Roms suscitent souvent un sentiment de rejet en Europe. Ils sont même victimes de discriminations dans certains États. Ils sont pourtant présents en Europe depuis plusieurs siècles, car leurs ancêtres originaires de l'Inde y sont arrivés dans le sillage des Mongols, mais leur mode de vie nomade ne leur a jamais permis de s'intégrer.

Il invite, par exemple, les États à condamner certaines pratiques barbares, comme la stérilisation forcée des femmes roms ou le retrait illégal d'enfants roms à leurs parents. Il a également le mérite de demander à l'Union de priver de certains financements européens les États qui persécutent les Roms.

Il instrumentalise, par exemple, les Roms pour porter une nouvelle attaque contre la liberté d'expression des eurodéputés nationalistes. Par ailleurs et surtout, il condamne l'approche qui consiste à tenter d'assimiler les Roms, qu'il qualifie de paternaliste. Or, je suis favorable à la politique d'assimilation des Roms par leur État de nationalité, car j'observe que, partout dans le monde, le communautarisme déstabilise et fragmente les sociétés.